Señor Presidente, la solidaridad no es un concepto esquizofrénico ―depende de dónde se produzca―, sino igual.

Gaza lleva más de diez años en una situación de bloqueo total con bombardeos inmisericordes que han generado miles de muertos. La diferencia es que en un caso es por un régimen criminal y por una organización terrorista y, en el otro, por un régimen que actúa de una forma similar, pero que llamamos democrático. Bloquear y bombardear a la población civil es un crimen igual, lo haga quien lo haga, y la solidaridad debe ser igual en Yarmuk y en Gaza.